Ja, hvala za besedo. Podajam predlog za splošno razpravo o tem vprašanju, in sicer iz dveh razlogov. Prvi je, da nisem dobil zagotovila od predsednika vlade, da bo dal navodilo proračunskim uporabnikom, da uveljavijo ta člen ZIPRS-a. Mislim, da je to od nekaj, kar moramo narediti. Mislim, prvo, kar je treba narediti, je spoštovati, zakone in določbe zakonov, ki jih sprejemamo, drugo pa - s premierjem sva obadva ugotavljala različne plati prekarnosti, od, pomanjkljivega nadzora nad, podjetji, do problema Inšpektorata dela, do tega, kar sem jaz povedal na začetku. Namreč, da prekarnost v enaindvajsetem stoletju, na žalost, postaja standard. Nimamo več te formule tri krat osem, se pravi osem ur dela, osem ur počitka, družine, rekreacije in osem ur spanja, ampak imamo človeka - prekarnega človeka - po meri kapitala. Ta ni več v službi osem ur, ampak je po navadi toliko, kolikor želi delodajalec. Po službi mora biti pogosto dosegljiv, če izostane, ne zmore več tempa, se ga zavrže in nadomesti, in ker ta giljotina vedno visi nad njim, imamo težave, da je vedno več ljudi nagnjeno ker depresiji, anksioznosti in podobnim psihičnim boleznim, ki so v resnici družbene bolezni. Na sploh smo vse bolj vsi ujeti v stalno prisilo produktivnosti, tudi čas dopusta in počitnic nista več primarno namenjena počitku, ampak vse bolj delu ali pa delu na sebi ali pa izboljševanju lastnih kompetenc. In to zdaj ni več samo omejeno na neko recimo prekarno družbeno skupino, ampak postaja vsesplošno. In mislim, da je to eden od glavnih družbenih problemov, ki pestijo našo družbo na več ravneh, tako, da predlagam, da o tem, kako bomo kot, državni zbor proti temu ukrepali opravimo široko razpravo. Hvala.